Señora Presidenta, la competitividad es importante, pero no puede ser el único criterio. Nuestra dependencia energética hace que el suministro seguro solo nos lo garantice el carbón como fuente autóctona de energía fósil, y el impacto económico y social de la minería en varias regiones europeas exigen que no se contemple el cierre de las minas como un hecho ineluctable ni en 2014 ni en 2018. Si seguimos siendo dependientes energéticamente del carbón, en el año 2018 deberemos seguir garantizando el suministro energético con ayudas —si las minas no son competitivas— o sin ayudas —si son competitivas—. Debemos considerar también la competitividad no solo económica, sino laboral y medioambiental del carbón. El carbón europeo es un carbón seguro, y lo tenemos que ver especialmente en estos días en los que los accidentes en las minas están a la orden del día fuera de Europa. Además, el carbón europeo es un carbón que puede ser limpio. Por eso, pedimos en las enmiendas al informe Rapkay que las ayudas se extiendan sin límite temporal a los costes relacionados con la captura de CO 2 y a cualquier otra tecnología que permita una combustión más limpia del carbón.